Gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolegi. V dokumentu imamo naslov poglavja Potrebujemo več energije.

Zdravstveni trendi so v Evropi zaskrbljujoči eden od treh državljanov lahko računa na raka. In mi ne moremo narediti več Evrope z manj zdravja in z več raka. Zdravje ni sektor ali vidik, ampak je dimenzija naše prihodnosti, in zdravje me zanima veliko bolj kot brexit, ki se bo nekako uredil.

In že sedaj vemo dovolj, da bi lahko storili več. Kot nekdanji bolnik in kot predsednik skupine evropskih poslancev za boj proti raku z velikim veseljem pozdravljam ambicijo za vključitev boja proti raku med pet strateških prednostnih nalog, ki se bodo financirale iz programa Obzorje Evropa.